Panie Przewodniczący! Dzisiejszy dzień położył się cieniem na funkcjonowaniu i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. To smutny dzień dla tego sądu i dla praw człowieka, których ma on strzec. Niestety okazało się, że sąd ten nie zdecydował się rozstrzygnąć zarzutów rodzin ofiar zbrodni katyńskiej w stosunku do Rosji, przez całe lata zwlekającej ze śledztwem, które miało na celu wyjaśnić zbrodnię, ludobójstwo dokonane na 22 tysiącach polskich oficerów i żołnierzy. Zostali oni pojmani przez wojska sowieckie w 1939 roku i na osobiste polecenie Stalina, Biura Politycznego Partii Komunistycznej, zamordowani w 1940 roku. To bardzo smutne, tym bardziej że znalazło się grono sędziów, którzy złożyli zdanie odrębne w tej sprawie. Zbrodnią, ludobójstwem, którego dopuściła się Rosja Sowiecka w Katyniu, powinien zajmować się już Trybunał w Norymberdze. Wtedy też polityka wzięła górę nad racjami sprawiedliwości i prawa.